Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais apporter un élément nouveau dans le débat sur l'ACTA et, avec les cosignataires de la déclaration 12, j'ai l'honneur de vous informer que cette déclaration a obtenu une très large majorité au sein du Parlement et a dépassé le nombre minimum de signataires. Je me réjouis que cette déclaration vous soit transmise avant le dernier round de négociations sur l'ACTA et je pense que vous pouvez la considérer comme un mandat de négociation que vous donne le Parlement européen.